ceux qui refusent de respecter les règles ne doivent plus avoir le droit d'opérer impunément au sein de l'Union européenne.

Cette classification ne mentionne nulle part le repos hebdomadaire, pris dans le véhicule.

Nous ne pouvons pas accepter la mise en danger de la vie des travailleurs et des usagers de la route! Ces lacunes sont d'autant plus regrettables que les partenaires sociaux, les représentants tant des salariés que des employeurs, s'étaient mis d'accord sur une contribution commune.

Aujourd'hui, il m'apparait vraiment important que la Commission se penche à nouveau sur cette classification, avec le concours des partenaires sociaux.